Un enfoque de xenofobia cultural envuelto en algunas pinceladas de cristianismo farisaico. Este es un asunto complejo y no puede abordarse simplemente tratando los síntomas de uno de sus componentes. Necesitamos una respuesta global que aborde las causas con inversiones potentes en los países de origen y tránsito que abra vías para el acceso humanitario y también para la inmigración ordenada que combata a los traficantes y los persiga que respete los derechos humanos de quienes llegan a nuestras fronteras y que promueva políticas de integración en los países donde esos emigrantes se establezcan. Ese es un enfoque global y es un compromiso para toda la Unión Europea.